Die Realität sieht leider anders aus, nicht nur in Europa, wo viele Kinder und Jugendliche ohne Perspektive aufwachsen.

Dennoch ist in zehn Mitgliedstaaten in der Kindererziehung noch immer Gewalt erlaubt.

Sie ist ein Verbrechen an wehrlosen Menschen und erschüttert deren Urvertrauen.

Dazu gehört auch die Bereitschaft, in das Bildungssystem zu investieren.